virðulegur forseti það sem mér finnst blasa við í þessari stöðu það er einfaldlega það að

það að segja ekki neitt mæta ekki til sérstakrar umræðu ef um hana er beðið af augljósum ástæðum þetta viðhorf mun alltaf leiða til sóunar á tíma okkar allra leiðinda ég vil leyfa mér að biðja háttvirtan þingmann guðlaug þór þórðarson út af því að hann hlær að þessu að ímynda sér aðra sviðsmynd hvað ef hæstvirtur forsætisráðherra hefði bara mætt til umræðunnar þegar um hana var beðið hún hefði tekið hálftíma farið hér fram og eflaust verið bara mjög fróðleg og hæstvirtur forsætisráðherra hefði getað útskýrt viðhorf sitt til þessara mála og við stæðum ekki

verða fljótt og vel við beiðni um sérstaka umræðu auðvitað á hæstvirtur forsætisráðherra að gera það líka ég segi já